forseti vill láta þess getið að ekki er gert ráð fyrir fundi lengur en til um það bil til klukkan tíu í kvöld forseti áformar að hafa atkvæðagreiðslur á nýjum fundum upp úr klukkan þrjú þrjátíu upp úr klukkan hálffjögur